Forschungsrahmenprogramm, das sich über die Jahre 2007 bis 2013 erstreckt, im Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, das sich über denselben Zeitraum erstreckt, und in den Kohäsionsfonds, die sich ebenfalls über denselben Zeitraum erstrecken. Zur Vorbereitung auf diese drei großen Programme hat die Kommission in den Jahren 2005 und 2006 eine langfristige Strategie und einen Aktionsplan vorgelegt.

2006. Die Ergebnisse dieser verschiedenen Programme sind in umfangreichen Dokumenten der Kommission dargestellt und auch häufig im Parlament erörtert worden. Ich bin gerne bereit, Frau Abgeordnete, Ihnen diese Dokumente alle noch einmal zur Verfügung zu stellen.

Forschungsrahmenprogramm haben wir eine wirklich bemerkenswerte Steigerung der europäischen Ausgaben für Forschung und Entwicklung erfahren und eine Reihe von neuen Instrumenten geschaffen, insbesondere die gemeinsamen Technologieinitiativen, die sich außerordentlich bewährt haben.

Das Programm zur Förderung der Innovation und der Wettbewerbsfähigkeit, das unter meiner Verantwortung steht, ist ebenfalls im Wesentlichen ein Programm, das Finanzierungsinstrumente schafft. Der größte Teil der Mittel wird in der Tat dazu eingesetzt, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzinstrumenten zu erleichtern, die ihre Innovationsfähigkeit verbessern sollen.

Wir können heute schon sagen, dass dieses Ziel nicht erreicht wird. Allerdings ist die bloße Betrachtung der Prozentzahlen ein bisschen irreführend, denn immerhin sind in der Europäischen Union die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den Jahren 2000 bis 2006 in absoluten Zahlen um 14,8 gestiegen. Das ist eine höhere Steigerungsrate als beispielsweise in den USA.

Ich will Ihnen meine Besorgnis nicht verhehlen, dass aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Rezession die langfristige Strategie gefährdet ist, Forschung und Innovation voranzutreiben. Die Kommission hat auf diese Bedrohung im November 2008 sehr schnell reagiert. Das Europäische Konjunkturprogramm, das die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Krise ergänzt und das Ziel hat, Impulse zu verleihen und Missständen im Finanzsektor entgegenzutreten, konzentriert sich sehr stark auf die Bereiche Investitionen in Forschung und Entwicklung

Ich nenne Ihnen drei Beispiele die Initiative Fabrik der Zukunft hier geht es um die Modernisierung der europäischen industriellen Basis mit einer Mittelausstattung von 1,2 Mrd.

Euro zur Verfügung stehen, und die Partnerschaft für den Bau umweltfreundlicher Kraftfahrzeuge, die ebenfalls über 1 Mrd. Euro im Bereich Forschung verfügt und durch zusätzliche wirtschaftliche Maßnahmen um Aufwendungen in Höhe von 4 Mrd.

Ohne irgendein Geheimnis zu verraten weil Präsident Barroso in seinen Leitlinien bereits darüber gesprochen hat kann ich auch sagen, dass in dieser nächsten Wachstums und Beschäftigungstrategie Forschung, Entwicklung und Innovation eine ganz zentrale Rolle spielen werden.

Wir haben sehr gute, teilweise hervorragende Forschungskapazitäten. Wir haben auch sehr gute Ergebnisse in der technologischen Entwicklung. Wir könnten aber zweifellos besser sein, wenn es um die Innovation geht. Wenn wir Innovation als die praktische Anwendung von Forschungs und Entwicklungsarbeit für Produkte, Dienstleistungen, Design, Methoden, also für alles, wo eine praktische Anwendung möglich ist, verstehen, dann sehen wir hier noch ein großes Potenzial, zusätzliches Wachstum und zusätzliche Beschäftigung in Europa zu erzeugen. Die Kommission hat deshalb in diesem Jahr angekündigt, einen so genannten Innovation Act vorzulegen.

Leitsätze in einem großen Paket zusammenfasst. Ich habe mich bemüht, die Arbeiten daran so zu steuern, dass die nächste Kommission frei ist zu entscheiden, wann sie diesen Innovation Act vorlegen wird. Sie werden verstehen, dass ich dem nicht vorgreifen kann. Das wird die nächste Kommission zu entscheiden haben. Aber die Vorarbeiten sind bereits gut vorangeschritten, und ich glaube mit Sicherheit sagen zu können, dass das Parlament sich im nächsten Jahr mit diesem Thema Innovation Act wird beschäftigen können.

Wir können z.